Herr Präsident! Die drastische wirtschaftliche Situation erfordert natürlich auch radikale Einsparungen im EU Haushalt, wobei ich diese Prioritäten und vor allem den Mut dazu hier in diesem Bericht überhaupt nicht finden kann. Ganz im Gegenteil! Man beschwert sich noch über die zu geringe Steigerung des Haushalts. Der Bericht ist also ein Weiter so, der weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung wirklich einen Fortschritt bringt. Dabei wäre es ein Leichtes, mit vermeintlichen Kleinigkeiten vor allem im Verwaltungsbereich große Einsparungen zu erzielen. Ich denke da zum Beispiel an den Bereich der EU Agenturen. Durch Schließung oder Fusionierung könnte man hier innerhalb eines Jahres eine halbe Milliarde Euro einsparen, ohne dass die Qualität der Verwaltungsleistung wirklich sinkt.

Oder vielleicht bei uns selbst Wir könnten auch bei uns selbst zu sparen beginnen. Wir könnten zum Beispiel alle gemeinsam auf das Reisen mit Business Class Tickets innerhalb Europas verzichten. Auch so könnten wir einen wirklich vernünftigen Beitrag leisten.

Vor allem sollten wir hier die Priorität setzen für das Programm Leonardo da Vinci.